Fac un apel ca bugetul Uniunii Europene pentru anul 2011 să reflecte și să sprijine mai bine politica în domeniul tineretului.

Totodată, salut obiectivul Comisiei Europene ca până în anul 2012 bursele Erasmus pentru studenți să ajungă la un număr de

Aceasta va permite și mai multor studenți și cercetători din țările terțe și aici specific, inclusiv din Republica Moldova să studieze în Uniunea Europeană. Ca tânăr europarlamentar, sprijin inițiativa Erasmus primul loc de muncă privind accesul tinerilor pe piața muncii.